Pani Przewodnicząca!

Bardzo żałuję, że poprawki, zarówno moje, jak i moich kolegów, upadły z powodu przyjęcia propozycji Komisji. I mimo zawodu rozumiem, jak ważne jest to sprawozdanie, jak dużą szansę otwiera dla rozwoju europejskich sieci transportowych tworzenie nowych miejsc pracy, przepływu ludzi, usług, towarów, a także zwiększenia atrakcyjności gospodarczej Europy. Cieszę się, że w sieci bazowej znalazł się odcinek Lublin Rzeszów tak ważny dla mojego Podkarpacia.